C'est un sujet que je connais bien, puisque les élus de mon parti, le Rassemblement national, et plus encore nos candidats, nos militants, font depuis très longtemps l'objet du lynchage permanent des médias dominants, mais aussi du harcèlement physique et moral des milices d'extrême gauche. C'est vrai en France mais aussi dans la quasi totalité des pays d'Europe occidentale. De prétendus experts volent au secours de gouvernements de plus en plus contestés et crachent leur haine de tous ceux qu'ils qualifient avec mépris de populistes, afin d'empêcher tout débat démocratique. C'est particulièrement le cas aujourd'hui en Allemagne.

2015. Et nous attendons toujours les condamnations fortes contre l'attaque, aussi violente que lâche, qui a visé le député du Bundestag Frank Magnitz.

Magnitz a en effet été passé à tabac et laissé pour mort par un groupe d'activistes gauchistes. Au lieu de s'en prendre enfin aux milices d'extrême gauche, le gouvernement allemand n'a rien trouvé de mieux que de mettre tous les élus de l'AFD sous surveillance des services de renseignement. Dans cet hémicycle, il est pourtant encore des députés qui se revendiquent ouvertement de l'idéologie communiste, qui a pourtant fait des millions de morts.